Il l'a rappelé ce résultat est le fruit de deux ans et demi de négociation, de tous ses efforts et de sa ténacité pour dégager un accord sur cette réforme cruciale, et ce malgré toutes les pressions et les changements de position intervenus au cours des négociations. Le résultat est plus que probant. Ce rapport nous permet de mieux gérer notre politique européenne des visas. Jusqu'à présent, nous n'étions pas armés pour réagir à toute nouvelle évolution consécutive à l'octroi de l'exemption de visa à un pays tiers. Désormais, nous disposons d'une réelle politique européenne, puisque nous pouvons réagir collectivement pour dénoncer un État tiers qui imposerait toujours une obligation de visa aux ressortissants de certains États membres, alors même que nous le dispensons de visas. Nous pourrons alors rétablir en retour l'obligation de visa pour cet État. Ce principe de réciprocité que nous mettons en œuvre est fondamental. Il donne sens à notre gestion européenne des frontières et concrétise notre engagement commun. Désormais, nous disposons d'un mécanisme adéquat nous permettant de suspendre temporairement une exemption de visa d'un pays tiers en cas d'augmentation rapide et substantielle d'entrées illégales, sur le territoire européen, de ses ressortissants ou de rejet de demande de réadmission de ses ressortissants, ou de pression sur le système d'asile. En effet, nous ne pouvons pas être naïfs. Si l'exemption de visa pour des séjours courts est détournée au profit de l'immigration irrégulière, si elle conduit à une pression trop importante sur nos systèmes d'asile, il est normal que nous protégions nos citoyens européens et rétablissions une obligation de visa.